Zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Berichterstatterin, die sich an die Aufgabe gemacht hat, den Vorschlag der Kommission so mit Leben zu erfüllen, dass ein praxistaugliches Instrumentarium geschaffen wird.

Es geht darum, einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Bereich, der dem Steuerzahler große Bürden aufgelastet hat, selber seinen Beitrag dazu erbringt, seine Risiken selber zu tragen, und dort, wo Eingreifen notwendig ist, er auch entsprechend zum Steueraufkommen einen Beitrag leistet. Und es geht zum anderen darum, das Ganze so auszugestalten, dass wir die Realwirtschaft nicht über Gebühr strapazieren. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass die Berichterstatterin mit unserem Schattenberichterstatter und den anderen Kolleginnen und Kollegen gute Kompromisse eingegangen ist, um das Ganze so auszugestalten, dass es den Praxistest auch bestehen kann und dass möglichst viele Staaten möglichst schnell sich diesem System anschließen. Unser Ziel sollte sein, diese Finanztransaktionssteuer für alle 27 Staaten zu haben und nicht nur für elf.